Demonstranti chrání své právo na autonomii, své základní právo na shromažďování, které jsou zaručeny hongkongskou ústavou.

Myslím si, že my bychom měli podpořit lidská práva i přes určité investice, o tom zde již byla řeč, protože my musíme mluvit o lidských právech i v případě, kdy jezdíme na delegace do Číny. Kdo jiný má mluvit než my a nevyměňujme lidská práva za obchodní příležitosti, to si myslím, že nám nesluší.